O felicit pe doamna Merkies pentru raportul extrem de elaborat. Pentru ca inițiativa O Uniune a inovării să contribuie la o dezvoltare durabilă sunt necesare modernizarea sistemului educațional, simplificarea și convergența regulilor privind accesul la fondurile existente, realizarea prognozelor privind competențele necesare și încurajarea parteneriatelor între universități și întreprinderi, încurajarea standardizării și protejarea proprietății intelectuale. Accesul la banda largă este, însă, o condiție preliminară, esențială pentru O Uniune a inovării, datorită faptului că îmbunătățește gradul de participare a cetățenilor. Solicităm mai multe fonduri pentru inovare, dar consider că, pentru a fi consecvenți, așa cum am făcut o și în alte cazuri, nu trebuie să ne antepronunțăm prin acest raport nici în privința viitoarei politici de coeziune, nici în privința viitoarei politici agricole și nici în privința viitorului cadru financiar multianual. Sper ca acest amendament să întrunească mâine o majoritate. În final, invităm Comisia să transpună politica Uniunii în domeniul inovării într un plan de acțiune cu obiective specifice și ținte măsurabile.